herra forseti margur heldur mig sig það er ekkert fjarri mér en að refsa h þingmanni fyrir eitt eða annað það er hins vegar alger grundvallarmisskilningur hjá þingmanninum háttvirta að þetta komi málinu ekki við málið er nefnilega það að það er afskaplega mikil tortryggni og reiði úti í samfélaginu og hún beinist eðlilega að ríkisstjórninni að ráðamönnum

líka að auðmönnunum að bönkunum að fjármálaeftirlitinu að seðlabankanum og einnig að fjölmiðlum við vitum alveg hreint hvernig eignarhaldi er háttað á fjölmiðlum í þessu landi og hvernig valið hefur verið inn á ríkisreknu fjölmiðlana þess vegna kemur það málum við hæstvirtur forseti þegar fregnir berast af leynifundum sem sumir fjölmiðlar hafa verið boðaðir til og aðrir ekki nú hefur háttvirtur þingmaður upplýst það hér hvert var tilefni þessa fundar sem sagt kynning á aðgerðaáætlun til þess að endurheimta orðspor íslands og ég ætla rétt að vona að sú aðgerðaáætlun skili einhverjum árangri því að ekki veitir nú af að reyna að endurreisa það það er miður að það skuli í rauninni þurfa að reka eitt hneyksli á dag á fjörur fjölmiðla ég er hér að vísa til fregna sem hafa verið í blöðum undanfarna daga um kaup annars vegar bankastjóra á tvö hundruð milljóna króna hlut í glitni og sölu ráðuneytisstjóra hins vegar á einhverjum ótilgreindum hlut í landsbankanum þannig er þetta að staðfestar fregnir svo sem eins og um þennan leynifund ala auðvitað á tortryggni manna meðan ríkisstjórnin þorir ekki að koma beint fram með það sem er kallað eftir sem eru skilyrði alþjóðagjaldeyrissjóðsins sú þögn kallar á tortryggni og það þýðir að við spyrjum um allt